Nu richten we onze aandacht opwaarts, met enerzijds steeds stijgende grondstoffenprijzen en anderzijds een toenemende afhankelijkheid van boeren van een sterk geconcentreerde toeleveringssector.

Dit nieuwe verslag Bové reikt de actieve boeren een helpende hand en het zet een strategie uit naar een landbouwbeleid dat socialer is en dat zorgt voor een behoorlijk inkomen voor landbouwers.

Een beleid met een nog grotere zorg voor duurzame landbouwpraktijken.

Een beleid ook dat gericht is tegen de meedogenloze monopolies van zaad en voedselgiganten.